Nos encontramos en un momento fundamental, ya que la Comisión tiene el compromiso de aumentar los fondos dedicados al apoyo presupuestario en los próximos años. Considero que el apoyo presupuestario es compatible con otras modalidades de ayuda, siempre y cuando exista un compromiso a largo plazo y una mejor coordinación entre los donantes, a la vez que se simplifican los procedimientos. La Comisión debería adoptar un enfoque dinámico en relación con los criterios de admisibilidad, y los indicadores de resultados deben establecerse en función del logro de objetivos de reducción de la pobreza. Creo que el apoyo presupuestario debe priorizar aquellos programas que mayor incidencia tienen en la reducción de la pobreza y así consideramos fundamentales los ministerios de salud y educación. De la misma forma, la perspectiva de género también debería introducirse en el apoyo presupuestario. Otra de las potencialidades que se destaca en el informe es que el apoyo presupuestario contribuye a reforzar los sistemas de gestión pública y la capacidad de auditoría y control de los países en desarrollo. Finalmente, señor Presidente, considero que, tanto los Parlamentos nacionales de los países en desarrollo como las autoridades locales y no estatales, deben estar informados y poder realizar aportaciones en todas las fases del apoyo presupuestario.